Madame la Présidente, l'armée du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est libyen, a lancé une offensive sur Tripoli. Le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, lui résiste au prix de violents combats. La situation est préoccupante, car cette déstabilisation de la Libye risque d'avoir de graves conséquences sur toute la région et au delà sur l'Europe.

Quant au Conseil de sécurité de l'ONU, il est bloqué par la rivalité entre les États Unis et la Russie. Les États Unis veulent en effet l'inciter à appeler Haftar à arrêter son offensive, alors que la Russie voudrait plutôt l'inciter à appeler les deux belligérants à cesser les hostilités. Le conflit libyen est en réalité l'expression d'une lutte d'influences entre ces deux grandes puissances, mais pas seulement entre elles. Comme la Russie, la France du président Macron soutient Haftar, ce que lui reproche l'Italie. L'Europe est divisée et ne paraît donc pas en mesure de peser sur les événements. Je regrette particulièrement que la France ne soit pas à la hauteur du rôle qu'elle devrait avoir. C'est elle qui a déstabilisé la Libye en 2011 à cause de la décision imprudente du président Sarkozy de renverser le colonel Kadhafi. C'est elle qui compromet aujourd'hui la recherche d'une solution. Il nous faudrait pourtant avancer unis, car l'offensive d'Haftar risque de déclencher une nouvelle vague migratoire vers l'Italie.